empresas, motores auténticos de la creación de empleo en la Unión Europea. Pero, además, si queremos ser relevantes globalmente, si queremos que nuestras normas y valores sean un referente global, tenemos que actuar conjuntamente con los Estados Unidos.